Voorzitter, in de uitnodiging van Herman Van Rompuy voor de informele ontmoeting van morgen, een brief die drie bladzijden telt, staat helemaal onderaan een laconiek zinnetje, en ik citeer Voorts stel ik voor dat wij aan het slot van ons diner de recente ontwikkelingen van de eurozone bespreken. Einde citaat.

Er staat een olifant in de eetkamer, maar als we allemaal samen doen alsof die olifant er niet is, dan zal hij misschien weggaan, of tenminste dan zullen we denken dat hij weg is. Hoe kan er gesproken worden over investeringen, economische groei en werkgelegenheid zonder deze thema's tegelijkertijd in het licht te zien van de eurocrisis, die als een zwaard van Damocles boven de welvaart van de eurolanden hangt. We hebben de voorbije weken weer een paar heel rare uitspraken gehoord, bijvoorbeeld van een Europese commissaris die een Griekse exit uit de eurozone, ik citeer, het einde van de beschaving in dat land noemde, niet meer en niet minder. En het is juist dat soort zelfverblinding die het onmogelijk maakt om tot echte oplossingen te komen. Die oplossingen, die liggen niet in een blinde vlucht vooruit, zoals rechtstreekse Europese belastingen, gemeenschappelijke eurobonds, een zogenaamd Europees redemption fund, die nog meer lasten zullen leggen op de nettobetalers, en die onverantwoord gedrag van sommige netto ontvangende landen alleen maar zullen aanmoedigen. Het resultaat daarvan zal zijn dat de economische problemen op die manier alleen maar groter worden.